Monsieur le Président, mes chers collègues, aujourd'hui est un grand jour puisque le Parlement européen vient d'exprimer sa volonté de créer un corps européen de protection civile. Bien sûr, ce corps européen va permettre aux États membres de l'Union européenne d'être plus efficaces en cas de grandes catastrophes survenant sur le territoire de l'Union ou en dehors du territoire de l'Union, et il faut s'en féliciter.

L'important, c'est que, si nous voulons construire l'Europe, nous devons faire de grandes choses ensemble. Nous devons rendre les Européens fiers de leur Union. C'est parce que les Européens auront fait de grandes choses ensemble dans le présent ou le passé qu'ils accepteront d'en faire d'encore plus grandes dans le futur. Ne nous trompons pas, l'Europe ne peut pas être seulement vécue par nos concitoyens comme une accumulation de textes législatifs, quelle que soit leur utilité. L'Europe doit avoir une âme. Cette protection civile européenne que nous allons créer fait partie de cette âme.

Voilà pourquoi nous devons bâtir ensemble ce corps européen de protection civile.